herra forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti meiri hluta allsherjarnefndar í máli tvö hundruð níutíu og þrjú frumvarpi til laga um breytingu á lögum um þingsköp alþingis nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund helga bernódusson skrifstofustjóra alþingis og hafdísi ólafsdóttur aðallögfræðing skrifstofu alþingis nefndinni barst einnig umsögn um málið frá félagi starfsmanna alþingis í frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum um þingsköp alþingis frumvarpið er afrakstur starfs á vegum forseta forsætisnefndar og formanna þingflokka og hefur þessi hópur unnið að því að móta ný vinnubrögð í þinginu eins og kveðið er á um í nefndaráliti þá eru meginmarkmið frumvarpsins dregin saman í fimm liðum í fyrsta lagi er reglulegur starfstími alþingis lengdur og er gert ráð fyrir því að þingið hefji störf í byrjun september að hausti og reglulegum þingstörfum ljúki í lok maí eða byrjun júní þingfundadögum verður hins vegar ekki fjölgað en þeir hafa jafnan verið um hundrað á hverjum vetri í öðru lagi er stefnt að því að efla eftirlitshlutverk þingsins það er að auka tækifæri þingmanna til að hafa eftirlit með störfum framkvæmdarvaldsins í þriðja lagi er ætlunin að fækka kvöld og næturfundum gert er ráð fyrir því í frumvarpinu að þingfundir standi almennt ekki lengur en fram að kvöldmat sé hins vegar þörf á lengri fundartíma verði kvöldfundir á þriðjudagskvöldum þar fyrir utan verði kvöldfundir ekki haldnir nema í undantekningartilvikum

þinghléum og hins vegar að ráðherrar komi að jafnaði á fund þingnefnda að hausti og kynni þau frumvörp sem þeir hyggjast leggja fram á löggjafarþinginu

verið samþykktar breytingar á því við aðra umræðu með þessari breytingu er stefnt að því að tryggja betur gæði lagasetningar í sextándu grein frumvarpsins eru lagðar til breyttar reglur um ræðutíma eins og kemur fram í nefndaráliti þá er meginmarkmið þessara breytinga að gera umræður markvissari draga úr löngum ræðum og stytta umræðutímann frá því sem nú er með ákvæðinu er auk þess lögð til sú formbreyting að sett eru í eina töflu öll ákvæði um ræðutíma og ræðufjölda og er þetta auðvitað til mikils hagræðis fyrir þingmenn slík ákvæði hafa hingað til verið á víð og dreif í lögunum meiri hluti allsherjarnefndar vill af þessu tilefni vekja athygli á að þrátt fyrir ákvæði sextándu grein er forseta heimilað samkvæmt annarri málsgrein tólftu greinar að rýmka ræðutíma um þingmál við hverja umræðu ef það telst svo umfangsmikið eða mikilvægt að ekki sé hægt að ræða það á fullnægjandi hátt samkvæmt þeim reglum sem annars gilda einnig er gert ráð fyrir því að forseti geti rýmkað ræðutíma þingmanns ef sérstaklega stendur á og nauðsyn krefur í athugasemdum með tólfta grein frumvarpsins kemur fram að forseti meti í hverju tilfelli hvort beita skuli þessu ákvæði en ætlast sé til þess að hann ráðgist um það við formenn þingflokka og að þeir komi óskum sínum þar að lútandi til forseta þá er í þriðju málsgrein tólftu greinar mælt fyrir um heimild þingflokks til að óska eftir því að ræðutími verði tvöfaldaður við aðra umræðu slíka heimild getur þingflokkur nýtt tvisvar á hverju þingi samkvæmt þessu er unnt að fara fram á lengri ræðutíma um stærri mál og umdeild með takmörkunum þó sem dæmi um mál sem einkum kæmi til álita að lengja ræðutíma í væru frumvörp til laga um breytingar á stjórnskipunarlögum langtímaáætlanir eða sérstaklega umfangsmikil lagafrumvörp allsherjarnefnd tekur fram að eðlilegt væri ef þingnefndir óska sérstaklega eftir því að mál fái lengri umræðutíma þá sé eðlilegt að tillit sé tekið til þess á fundum allsherjarnefndar var rætt um ýmis atriði bæði þau sem fjallað er um í þessu frumvarpi og önnur atriði sem ekki er tekið á í frumvarpinu en tengjast störfum þingsins að öðru leyti má í þessu sambandi nefna að fram fóru umræður um fyrirkomulag umræðna um frumvarp til fjárlaga meðal annars var rætt um þann möguleika að umræðu í þingsal yrði skipt eftir málaflokkum slíkt fyrirkomulag gæti að skila hnitmiðaðri umræðu um fjárlagafrumvarpið þá yrðu einnig meiri líkur á að umræða um frumvarpið yrði aðgengilegri þeim þingmönnum sem ekki eiga sæti í fjárlaganefnd en eiga til dæmis sæti í þeirri fastanefnd sem fjallar um þann málaflokk sem rætt er um hverju sinni breyting í þessa átt gæti byggst á samkomulagi þingflokka um fyrirkomulag umræðunnar einnig var rætt um það hvort ekki þyrfti að tryggja lengri ræðutíma til umræðu um frumvarp til fjárlaga en gert er ráð fyrir í frumvarpinu leggur meiri hlutinn til breytingu á ræðutíma um fjárlagafrumvarpið í því skyni þannig að ræðutíminn verði tvöfaldur frá því sem venjulega gildir samkvæmt ákvæðum frumvarpsins þess má geta eins og kemur fram í nefndaráliti að í nefndinni komu fram hugmyndir um enn frekari styttingu á ræðutíma í fyrstu umræðu en frumvarpið sjálft gerir ráð fyrir

ættu fleiri mál þingmanna að komast á dagskrá meiri hluti allsherjarnefndar leggur til nokkrar breytingar á frumvarpinu

með því er tryggður lágmarksréttur við umræðuna ef ekki er samkomulag um annað í þriðja lagi leggur meiri hlutinn til breytingar á reglum sextándu grein um ræðutíma í fyrsta lagi felst í þeim breytingum að ræðutími ráðherra og þingmanna verði jafnaður frá því sem nú er samanborið við gildandi þingskapalög og ákvæði frumvarpsins áfram munu þó flutningsmenn frumvarpa bæði ráðherrar og þingmenn hafa rýmri ræðutíma við fyrstu umræðu og framsögumenn nefndarálita sömuleiðis við aðra og þriðju umræðu

gert ráð fyrir að ræðutími annarra ráðherra en þeirra sem eru flutningsmenn verði jafnað við það sem gildir um þingmenn

að sama skapi er ræðutími ráðherra skertur áfram verður gert ráð fyrir því að ræðutími verði fimm mínútur ef þingmaður eða ráðherra tekur oftar til máls hér er auðvitað um að ræða talsverða breytingu eins og kemur fram í nefndarálitinu og breytingartillögum okkar meginbreytingin felst í því að í fyrstu ræðum muni almennir þingmenn geta talað í tíu mínútur í stað fimmtán mínútna og í annarri ræðu sinni í tíu mínútur í stað fimm mínútna en áfram er haldið þeirri reglu sem gert var ráð fyrir í frumvarpinu þingmenn geti tekið oftar til máls í þriðja sinn eða oftar og þá í fimm mínútur í senn og eru ekki takmörk á því hversu oft menn geta tekið til máls með þeim hætti loks leggur meiri hluti allsherjarnefndar til nokkrar breytingar í þá veru að laga tæknileg atriði og skýra orðalag í öðrum ákvæðum þingskaparlaga lögð er til breyting á fyrstu grein laganna til að árétta að sá þingmaður sem hefur lengstan starfsaldur skuli aðeins stjórna fyrsta fundi á kjörtímabili

en ekki eingöngu í upphafi kjörtímabils eins og skilja má á ákvæðinu nú eftir breytingar sem gerðar voru á þingsköpum í vor

allar þessar breytingar þessar fimm síðari breytingar sem ég hef getið hér um eru lagfæringar og tæknilegar breytingar sem ekki á að vera neinn ágreiningur um í nefndaráliti allsherjarnefndar er sagt að meiri hlutinn telji rétt að geta þess að frumvarpið sé áfangi á þeirri leið að móta ný vinnubrögð þingsins þannig að þau verði í meira samræmi við tíðaranda og tæknibreytingar síðustu ára

starfsumhverfi þess meiri hlutinn telur rétt að áfram verði hugað að endurskoðun á öðrum atriðum svo sem starfi og starfsaðstöðu nefnda meiri hluti allsherjarnefndar leggur til að þetta frumvarp verði samþykkt með þeim breytingum sem ég hef gert ráð fyrir og gerð er tillaga um í sérstöku þingskjali undir nefndarálit þetta rita sá sem hér stendur ágúst ólafur ágústsson sigurður kári kristjánsson ellert b schram siv friðleifsdóttir ólöf nordal karl fimmti matthíasson og